Chciałbym zapytać, czy nie uważa Pan, że jeżeli Bank Europejski okrada Europejczyków na osiemdziesiąt miliardów miesięcznie, drukując pieniądze bez pokrycia, to może działalność tych ludzi polega na tym, jak Robin Hood, że odkradają te pieniądze z powrotem.